I oczywiście ten aspekt używania dronów i tutaj nasza grupa polityczna jest również za tym musi być uregulowany prawem międzynarodowym.

Natomiast co do argumentu używanego przez kilkoro z Państwa, że w atakach dronów giną cywile, to oczywiście rzecz straszna i każdy taki fakt jest godny potępienia, ale chciałem powiedzieć, że przy użyciu broni konwencjonalnej w wojnach na przykład XX wieku również zginęły miliony cywili.